Gemeinsam mit drei Kolleginnen war ich Anfang Januar in der Autonomen Region Kurdistan.

Die Schergen der IS haben das wenige Kilometer entfernte Mossul um Jahrhunderte zurückversetzt. Eine verrücktgewordene Truppe ideologisch verblendeter Extremisten setzt sich über alles hinweg, was die Menschheit an zivilisatorischem Fortschritt erreicht hat.

Vieles bekomme ich einfach nicht aus dem Kopf, etwa die Gespräche mit jungen jesidischen Frauen und Mädchen, die gekidnappt worden waren und ihren Peinigern entkommen konnten. Sie wurden regelrecht versklavt, verkauft wie Tiere, von ihren Eigentümern misshandelt und vergewaltigt.

Sie mussten Entsetzliches mitmachen und werden wohl ihr ganzes Leben darunter leiden.

Sie befinden sich in der Gewalt von Menschen, denen es an Menschlichkeit mangelt, in Staaten, mit denen wir offizielle Beziehungen unterhalten. So haben es uns diese Frauen erzählt.

Hier sind eindeutig mehr Mittel notwendig. Aber auch in Europa haben wir unseren Teil zu leisten, indem wir verhindern, dass Europäerinnen und Europäer sich den Dschihadisten anschließen.